Signor Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente dopo ciò che è successo in queste settimane, e in particolare domenica scorsa in Grecia, non è più possibile guardare qualunque programma d'azione delle Istituzioni europee come prima domenica è successo qualcosa d'importante, qualcosa da cui tutti ognuno secondo le proprie responsabilità istituzionali dobbiamo imparare. Il segnale che c'è giunto da Atene non è solo un segnale tecnico, limitato all'oggetto del quesito in questione è soprattutto un segnale politico, e tra le Istituzioni europee nessuna più di questo Parlamento, nella sua qualità di rappresentante diretto dei cittadini, può e deve coglierne la valenza politica nel senso più nobile che essa contiene. Vi invito allora a stimolare la Commissione Juncker a configurare un programma di lavoro che sappia considerare gli importanti fatti della scorsa settimana, mostrare una Commissione veramente capace di essere titolare di un potere di iniziativa politica, dotato di concreta utilità per tutti i popoli dell'Unione, in particolare verso quelli più vulnerabili, ad esempio, riorientando il Piano Juncker secondo criteri che tengano conto delle aree geografiche più in difficoltà. Perché al di là dei meriti o delle responsabilità dei governi noi come Parlamento europeo dobbiamo avere al centro dei nostri pensieri i popoli. La Commissione ha il controllo della leva dell'iniziativa politica la usi con coscienza del presente e con attenzione al futuro e soprattutto con concreta solidarietà. Le singole misure devono a nostro avviso concentrarsi in particolare sui seguenti elementi disoccupazione elevata e una crescita in affanno, alti livelli di debito pubblico e un'eccessiva burocrazia, un sistema creditizio insensibile alle istanze di famiglie e imprese, un approccio miope e inefficace alle politiche dell'immigrazione e lotta ai cambiamenti climatici. Vi sono poi alcuni mali trasversali, quali la corruzione, l'evasione fiscale e l'infiltrazione della criminalità organizzata, che rendono urgente un'azione più incisiva e coerente a livello comunitario. In sostanza ciò che come Istituzioni europee non possiamo permetterci è di perdere ancor più la fiducia dei cittadini. La Commissione, con il suo programma di lavoro, può fare molto nella direzione di un recupero di credibilità presso i nostri elettori pretendiamo allora che faccia bene il suo lavoro e che, soprattutto, lo faccia con la coscienza necessaria.